Somos la primera generación que no ha sufrido la guerra y somos una generación que ha olvidado la guerra. La Unión Europea hoy es un proceso de paz que se ha detenido y empieza a dar marcha atrás.

Deberíamos reconstruir el sueño, pero vivimos tiempos en que los políticos no tenemos legitimidad para soñar. Y a los políticos en estos tiempos nos sobran palabras vacías y eslóganes. Por ejemplo, distinguimos entre nosotros y los ciudadanos para dar la impresión de que somos próximos al pueblo, cuando los ciudadanos son los que nos han elegido, cuando en campaña electoral hemos estado hablando con los ciudadanos, cuando nosotros mismos somos ciudadanos y, si no, ¿qué hacemos en este Parlamento? Las asambleas de ciudadanos paralelas a los parlamentos lo único que hacen es deslegitimar a los parlamentos.

que crean que Europa no es solo el Consejo Europeo

Hoy decidimos cómo vamos a trabajar, pero queda por decidir adónde vamos y eso es lo que de verdad importa. En qué Europa creemos, no con qué Europa soñamos.